Nie mam poważniejszych uwag, jeśli chodzi o obecną pomoc Unii Europejskiej dla Haiti. Unia rzeczywiście niesie Haiti dużą pomoc materialną i należy się dziwić, że wiele innych państw nie czyni tego w takiej skali jak Unia. Chciałem przypomnieć, że nasze zastrzeżenia budziły działania Unii bezpośrednio po katastrofie. Unia działała zbyt wolno, a pomoc humanitarna była ewidentnie źle skoordynowana. Chciałbym się więc zapytać, jakie konkretne wnioski wyciągnęła Komisja Europejska z tej bardzo wolno toczącej się wówczas pomocy?